virðulegi forseti ég mæli hérna fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og fimm um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins það er flutt í þeim tilgangi að innleiða í íslenskan rétt ákvæði tilskipunar tvö þúsund og fimm tuttugu og níu e b frá ellefta maí tvö þúsund og fimm um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaðnum umræddri tilskipun er ætlað að samræma löggjöf aðildarríkja e s b um vernd fjárhagslegra hagsmuna neytenda gagnvart óréttmætum viðskiptaháttum fyrirtækja markmiðið er að auka neytendavernd á innri markaðnum með samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna um óréttmæta viðskiptahætti sem skaða fjárhagslega hagsmuni neytandans tilskipunin felur vissulega í sér nýmæli um lagasetningu á á evrópska efnahagssvæðinu þar sem með henni er stefnt að allsherjar samræmingu á svæðinu á lagaákvæðum sem vernda neytendur samkvæmt gildissviði tilskipunarinnar það felur í sér að lög aðildarríkjanna mega hvorki ganga lengra né skemur en ákvæði tilskipunarinnar þær tilskipanir sem samþykktar hafa verið á sviði neytendaverndar hafa yfirleitt hingað til verið lágmarkstilskipanir og því almenna reglan verið sú að heimilt hefur verið að setja ítarlegri eða strangari reglur um neytendavernd við innleiðingu þeirra en ákvæði þeirra mæla fyrir um innleiðingin felur í sér nokkrar efnisbreytingar á lögum númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og fimm um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins innleiðingin á tilskipuninni felur

geta raskað verulega fjárhagslegri hegðun neytenda frá öðrum viðskiptaháttum sem geta raskað hagsmunum neytenda út frá öðrum og almennari sjónarmiðum ákvæði gildandi laga vernda einnig hagsmuni neytenda og keppinauta jöfnum höndum en gera ekki sérstakan greinarmun þar á í tilskipuninni og því frumvarpi sem ég mæli nú hér fyrir er hins vegar greint á milli háttsemi fyrirtækja gagnvart neytendum og háttsemi fyrirtækja gagnvart keppendum sínum hins vegar bara til að taka örfá dæmi um það sem flokkast undir óréttmæta viðskiptahætti er það til dæmis þegar tilteknar verslanir auglýsa landsins mesta úrval af einhverju að þeir séu bestir í öðru eða að það standi yfir útsala og tilboð þar sem verð hefur raunverulega ekki lækkað og fullyrðingarnar annars eru án rökstuðnings hérna vík ég annars vegar forseti að nánari einstökum köflum frumvarpsins í fyrsta kafla er lagt til að heiti gildandi laga verði breytt þannig að heiti þeirra verði meira lýsandi fyrir efni laganna en núverandi heiti þeirra er auk þess leiðir af frumvarpinu að bæta verður við nokkrum köflum laun og breytast númer á lagagreinum til samræmis við það í þriðju greinar frumvarpsins er lagt til að inn í lögin komi nýr annar kafli og er lagt til að gerð verði nokkur breyting á öðrum kafla gildandi laga innleiðing tilskipunar tuttugu og níu e b kallar á ákveðna uppstokkun á ákvæðum gildandi laga og er með frumvarpi þessu lagt að farin verði sú leið að öðrum kafla verði skipt upp í fleiri kafla meðal annars til að ákvæði laganna verði sem skýrust með innleiðingu tilskipunarinnar ég tel ekki ástæðu til að rekja efni essntakra greina en vil þó víkja nánar að ákveðnum atriðum frumvarpsins eftir því sem ég tel ástæðu vera til fimmtu grein gildandi laga er almenn og samræmist ekki að öllu leyti ákvæðum framangreindrar tilskipunar eins og fram hefur komið felur tilskipunin í sér allsherjar samræmingu á lögum í aðildarríkjum á evrópska efnahagssvæðinu og setur fram sérstök viðmið um hvað teljist óréttmætir viðskiptahættir að því er varðar fjárhagslega hagsmuni neytenda af þeirri ástæðu er ákveðnum vandkvæðum bundið að eitt af meginákvæðum laganna er vísiregla líkt og fimmtu grein gildandi laga er og þrátt fyrir að ekki sé fjallað sérstaklega um fjárhagslega hagsmuni neytenda í gildandi lögum verður að telja að slíkir hagsmunir hafi engu að síður verið verndaðir og að því leyti er ekki um að ræða breytingu sem slíkt við þetta með frumvarpinu tilskipunin leggur bann við óréttmætum viðskiptaháttum og verður því bann við óréttmætum viðskiptaháttum áfram í lögunum við innleiðingu hennar viðmiðin verða þó breytt að því er varðar fjárhagslega hagsmuni neytenda vegna ítarlegri ákvæða tilskipunarinnar um það efni eins og fram kemur betur hér í ræðu minni síðar í þriðju greinar frumvarpsins er einnig lagt til að inn í lögin komi nýr þriðji kafli um vernd fjárhagslegra hagsmuna neytenda og er það nauðsynlegt til innleiðingar á tilskipuninni fjárhagslegir hagsmunir neytenda eru ekki skilgreindir sérstaklega í tilskipuninni en í inngangsorðum hennar segir meðal annars að tilskipunin taki til viðskiptahátta sem sé beinlínis ætlað að hafa áhrif á viðskiptaákvarðanir neytenda varðandi vörur og þjónustu dæmi eins og ég nefndi hérna að framan eins og fram kom hér skal mat á því hvort háttsemi fyrirtækis teljist óréttmæt skoða hvort háttsemin gerir það að verkum að neytandinn tekur ákvörðun um að eiga viðskipti sem hann hefði ella ekki tekið tilskipunin leggur til grundvallar hvað þetta varðar hvort viðskiptahættirnir raski verulega eða sú líklegir til að raska verulega hegðun hins venjulega innan gæsalappa neytanda í fjárhagslegu tilliti þannig hefur það ekki beint þýðingu hvaða áhrif viðskiptahættir hafa á einn tiltekinn neytanda heldur hvaða áhrif almennt má áætla að viðskiptahættirnir hafi á neytendur og skal það sama gilda hér á landi þess má geta að samkvæmt ákvæði í nýrri grein laganna er gert ráð fyrir að ráðherra setji í reglugerð reglur um þá viðskiptahætti sem skulu undir öllum kringumstæðum teljast óréttmætir skulu þær miðast við þá viðskiptahætti sem tilgreindir eru í fyrsta viðauka tilskipunarinnar listi þessi er tæmandi e b samkvæmt tilskipuninni skal sami listi gilda í öllum aðildarríkjunum og má aðeins breyta honum með breytingu á tilskipuninni í þessum kafla er svo að finna nánari ákvæði um hvaða viðskiptahættir skuli teljast villandi en einnig er í ákvæðunum að finna atriði sem varða vöruna og skylt er að veita upplýsingar um svo og helstu einkenni hennar til dæmis magn gæði samsetningu áhættu ávinning uppruna eða niðurstöður og mikilvæg einkenni prófana eða athugana sem gerðar hafa verið á vörunni

áfram er gert ráð fyrir ákvæðum um útsölur í þessum kafla og er það ákvæði samhljóða fjórtándu greinar gildandi laga alloft hefur reynt á ákvæði gildandi laga í framkvæmd og því lagt til að framsetning þess verði með sama hætti og nú er enda hagsmunir neytenda af því miklir í þessum kafla er einnig að finna tillögu um innleiðingu á áttunda og níundu grein tilskipunarinnar í h lið þriðju greinar frumvarpsins greininni er ætlað að taka á því ef valfrelsi og athafnafrelsi neytenda við ákvörðun um viðskipti með vöru er takmarkað með ótilhlýðilegum hætti og eru til þess fallnir að hafa áhrif með þeim hætti að hann taki ákvörðun sem hann hefði ella ekki tekið en ákvæðið er nýmæli í þriðju greinar frumvarpsins er lagt til að inn í lögin komi nýr fjórði kafli um vernd annarra hagsmuna neytenda en fjárhagslegra greinin er að nokkru leyti sambærileg fimmtu grein gildandi laga en vegna innleiðingar tilskipunarinnar er í annarri málsgrein lagt til að gildissviði hennar sé breytt þannig að það gildi eingöngu um aðra hagsmuni neytenda en fjárhagslega hagsmuni orðalagið er almenns eðlis og er tilgangurinn með því sá að um þessa hagsmuni gildi áfram þau sjónarmið sem lögð eru til grundvallar túlkun fimmtu grein gildandi laga sem dæmi um atriði sem tilskipunin gildir ekki um tengjast til dæmis atriði sem varða smekk og velsæmi hverju aðildarríki um sig er þó heimilt að setja felur um viðskiptahætti sem varða atriði sem teljast ekki falla undir það að vera fjárhagslegir hagsmunir neytenda og eru því utan við hið samræmda svið tilskipunarinnar þá er í þriðju greinar frumvarpsins lagt til að inn í lögin komi nýr fimmti kafli um háttsemi milli fyrirtækja í þessum kafla er lagt til að í lögum verði áfram sambærileg ákvæði og eru í fyrstu málsgrein sjöttu grein gildandi laga þó með þeirri undantekningu að nú er lagt til að hún gildi eingöngu um keppinauta rétt er að taka fram að ákvæðunum um innleiðingu reglu tilskipunarinnar er ekki ætlað að veita síðri vernd en veitt er með sjöttu grein gildandi laga önnur ákvæði þessa kafla eru einnig sambærileg við ákvæði gildandi laga samanber til dæmis ákvæði sem kom inn í lögin með samþykki laga númer hundrað og sjö tvö þúsund við innleiðingu tilskipunar níutíu og sjö fimmtíu og fimm um samanburðarauglýsingar þetta á einnig við um bann gildandi laga við því að nota firmanafn verslunarmerki eða annað slíkt í atvinnustarfsemi án réttinda

sjötti kafli um ábyrgðaryfirlýsingar trúnaðarskyldur og fleira í þessum kafla frumvarpsins er að finna reglur sem fjalla um leiðbeiningarskyldu seljanda vöru og þjónustu ábyrgðaryfirlýsingar og hvenær megi gefa slíkar yfirlýsingar upplýsingaskyldu til neytenda þegar ábyrgðaryfirlýsing er veitt svo og reglur um vernd rekstrar og atvinnuleyndarmála svo og auðkenni til að merkja vörur öll þessi ákvæði eru samhljóða ákvæðum gildandi laga og hafa reynst vel og þarfnast ekki nánari skýringa út af fyrir sig í fjórða grein frumvarpsins samanber fimmtu grein er lagt til að sextándu grein laganna falli á brott en samkvæmt ákvæði fimmtu grein er sambærileg regla um heimildir neytendastofu til að setja nánari felur á grundvelli laganna færð í lokakaflann ekki eru lagðar til miklar breytingar á orðalagi ákvæðisins en þar sem lagt er til að ákvæðum þeim sem vísað er til verði breytt umtalsvert munu heimildir neytendastofu til að setja reglur breytast til samræmis neytendastofa mun hér eftir sem hingað til hafa heimild til að setja nánari reglur til að koma í veg fyrir að upplýsingar séu villandi eða óhæfilegar gagnvart neytendum og jafnframt hafa heimild til að setja almennar reglur um beitingu reglna samkvæmt öðrum til fimmta kafla sem er mjög þýðingarmikið í framkvæmd loks eru í sjöttu greinar frumvarpsins lagðar til breytingar á fyrstu málsgrein tuttugustu og aðra grein gildandi laga þar sem fjallað er um stjórnvaldssektir en breytingarnar leiða alfarið af þeim breytingum sem lagðar eru til á gildandi lögum vegna innleiðingar tilskipunarinnar er þannig lagt til að neytendastofu verði heimilt að leggja á stjórnvaldssektir í fyrsta lagi er um að ræða heimild til að leggja stjórnvaldssekt á fyrirtæki sem brjóta gegn ákvæðum laganna um bann við óréttmætum viðskiptaháttum samkvæmt öðrum til fimmta kafla frumvarpsins þar á meðal um efni upplýsinga sem veittar eru á sölustað í auglýsingum eða með öðrum viðskiptaaðferðum í tengslum við sölu á vöru og þjónustu í öðru lagi nær sektarheimildin til þess ef fyrirtæki brjóta gegn aðgerðum neytendastofu vegna athafna sem brjóta í bága við ákvæði annars til fjórða kafla frumvarpsins eða fyrirmæla neytendastofu samkvæmt tuttugustu og fyrstu grein b og í þriðja lagi ef brotið er gegn reglum eða fyrirmælum neytendastofu um ráðstafanir til að auðvelda viðskiptavinum að meta verð og gæði samkvæmt átjándu grein virðulegi forseti ég hef núna rakið meginefni þessa frumvarps til laga um breytingar á lögum númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og fimm um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og legg til að máli þessu verði vísað til háttvirtrar viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu